Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! setzt voraus, dass Europa weiterhin eine starke Handelsgemeinschaft bleibt, zur Sicherung von Beschäftigung, zur Sicherung unseres Wohlstandes. Wir wissen alle, dass unsere Handelslandschaften international gesehen fragil sind, zumal ja auch die politischen Alphawölfe dieser Welt kein Interesse an einem wirtschaftlich starken Europa haben. Wir befinden uns in einer Sandwichposition zwischen China und den USA, und ich halte auch ein gegenseitiges Hochlizitieren von Strafzöllen nicht für sinnvoll. Es ist teurer und schafft auch eine Menge Bürokratie. Deutschland wird am stärksten betroffen sein von diesem Handelsdisput. Man rechnet mit einem Exportverlust in der Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro. Das ist relativ schlimm für die umliegenden Nachbarländer, die Zulieferer für Deutschland sind, und es besteht die Gefahr, dass es eine Kettenreaktion auslöst. Es kann und darf nicht sein, dass ein Streit zwischen zwei Flugzeugherstellern auf dem Rücken unserer KMU und unserer Agrarwirtschaft ausgetragen wird. Ich appelliere daher an die Kommission, sowohl im Rahmen der WTO Klarheit zu schaffen als auch intensive Gespräche mit den USA zu führen, um eine Win win Lösung herbeizuführen im Sinne unserer Wirtschaft, im Sinne unserer Beschäftigung und im Sinne unseres Wohlstandes.